virðulegi forseti við erum hér til að ræða fyrirspurn mína um ekron starfsþjálfun í þeim tilgangi að varpa ljósi á nauðsyn þess að gerður verði þjónustusamningur við ekron áður en fjárlagaumræðunni lýkur hér á alþingi síðar í þessum mánuði í áfangaskýrslu starfshóps um starfsendurhæfingu á íslandi frá því í febrúar tvö þúsund og fjögur komu meðal annars fram eftirfarandi niðurstöður og nánast orðrétt með leyfi forseta endurskipuleggja þarf starfsendurhæfingu hér á landi og auka framboð þörf er á að breyta læknisvottorðum vegna fjarvista frá vinnu þannig að þau endurspegli hvort þörf kunni að vera á starfsendurhæfingu starfsendurhæfing er áhrifarík leið til að fyrirbyggja ótímabæra örorku ef hægt er að grípa snemma inn í óvinnufærniferlið frú forseti miðað við ofangreint og ástandið í þjóðfélaginu í dag ætti það að vera öllum ljóst að ekron getur orðið mikilvæg og lífsnauðsynleg viðbót við þau úrræði sem núna eru fyrir hendi ekron starfsþjálfun er staðsett í kópavogi með starfsmenn eins og áfengisráðgjafa og félagsráðgjafa og hugmyndafræði er mótuð af hjalta kjartanssyni

jú hér er um að ræða einstaklingsmiðaða starfsþjálfun sértæka atvinnutengda starfsþjálfun það er einstaklingarnir fara út á hinn almenna vinnumarkað undir handleiðslu hópstjóra þau byrja að vinna svona tvo tíma á dag og síðan bæta þau smátt og smátt við sig starfsþjálfunin er jafnframt tengd atvinnulegri endurhæfingu og markmiðið er að aðstoða fólk sem hefur lent í vímuefnavanda byggja það upp fyrir framtíðina þannig að það geti tekið virkan þátt í þjóðfélaginu á ný það er hér er um að ræða jákvæða aðferð til að sporna við fjölgun öryrkja vímuefnaneysla með öllum þeim félagslegu vandamálumsem fylgja er eitt af stóru vandamálunum í dag afleiðingin er margþætt og er ekki bara félagsleg heldur og fjárhagslegur skaði fyrir aðstandendur og allt þjóðfélagið langvarandi vímuefnaneysla leiðir af sér andlega vanlíðan geðraskanir geðveiki sem aftur leiðir af sér örorku hlutfallsleg fjölgun fólks sem verður öryrkjar vegna geðraskana hefur aukist gríðarlega á síðasta áratug þær eru nú algengasti kvillinn sem leiðir til örorku meðal karla og sá næstalgengasti meðal kvenna þetta er einmitt markhópur ekron einstaklingar sem hafa farið í vímuefnameðferð og eða hafa glímt við einhvers konar fíkn og eiga ekki greiðan aðgang út á hinn almenna vinnumarkað í ljósi alls þessa spyr ég frú forseti hæstvirtum heilbrigðis og tryggingamálaráðherra fyrstu telur ráðherra að hugmyndafræði ekron og starfsþjálfun og endurhæfing þar geti reynst vel við að aðstoða óvirka alkóhólista fíkniefnaneytendur og öryrkja til að komast aftur út á vinnumarkaðinn annars hyggst ráðherra beita sér fyrir því að ekron starfsþjálfun fái rekstrarstyrki frá ríkinu